frú forseti ég skil þá svar háttvirts þingmanns þannig hann getur þá leiðrétt mig á eftir að hann telji þetta ekki ásættanleg vinnubrögð þau eru náttúrlega engan veginn lýðræðisleg þau eru í raun veru náttúrlega mjög gerræðisleg að ríkisstjórnin skuli með þessum hætti vera að ganga til samninga og setja nafn sitt undir samninga eins og kom fram í ræðu forsætisráðherra hér í morgun á aftur að nota nöfn ráðherranna á morgun undir bréf sem á að senda til alþjóðagjaldeyrissjóðsins án þess að innihaldið eða þær skuldbindingar sem þar er verið að leggja til að íslenska þjóðin undirgangist hafi verið kynnt hvorki þingmönnum né almenningi þetta eru náttúrlega þau gerræðislegustu vinnubrögð sem ég hef kynnst síðan ég kom hér á þing í svo stóru máli stæðarðargráðan þetta er ekki einu sinni að menn séu að ganga hér frá fjárlögum til eins árs menn eru að skuldbinda hér íslensku þjóðina kannski um tvær þrjár kynslóðir það á að gerast með þessum hætti að það séu bara örfáir einstaklingar í framkvæmdarvaldinu sem véla þar um því að staða alþingis þegar þrír eða fjórir ráðherrar eru búnir að setja nafn sitt undir skjal undir viljayfirlýsingu undir samkomulag á alþjóðavettvangi hún er ekkert mjög rúm ég spyr því háttvirtan þingmann hvort hann vilji ekki slást í för með okkur hjá vinstri grænum og mótmæla þessum valdagjörningi og þessum yfirgangi sem framkvæmdarvaldið þarna sýnir og fyrirlitningu sem það sýnir alþingi og íslenskri þjóð